alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá tuttugasta desember tvö þúsund og átta eða síðar ef nauðsyn krefur til tuttugasta janúar tvö þúsund og níu tillaga þessi skýrir